Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich dürfte eine der wenigen Abgeordneten hier sein, die die Menschenrechtsaktivisten und Anwältin Nasrin Sotudeh in Teheran kennenlernen durfte 2013 nach ihrer Entlassung. Drei Jahre später wurde sie wieder verurteilt und 2018 wieder verhaftet. Im März 2019 erhielt sie nun das Urteil 33 Jahre Haft dafür, dass sie Frauen, die den Kopftuchzwang ablehnen und dagegen protestiert haben, unterstützt hat. Angesichts solcher Schandurteile dürfen wir nicht schweigen!

Internationale Solidarität braucht jede einzelne dieser verhafteten Frauen auch die, deren Namen wir nicht kennen. An die Adresse der iranischen Regierung will ich eigentlich nur eines sagen Man kann den zivilisatorischen Fortschritt auf Dauer nicht beiseiteschieben, man kann ihn nicht aufhalten. Man kann ihn verzögern, man kann dessen Repräsentantinnen einsperren, man kann sie mundtot machen das kann man alles tun, aber die Idee von Freiheit und Gleichheit, die kann man nicht ausrotten weder per Gesetz noch mit Gewalt.